V některých případech jsou služby poskytovány pouze osobám jednoho pohlaví nebo se za stejné služby účtují různé ceny. Zvláštní pozornost pak vyžadují těhotné ženy nebo rodiče a osoby pečující o malé děti.

se musíme zaměřit na rovné platové podmínky za stejnou práci či vyrovnání důchodů.